Lo importante es hacer un buen diagnóstico, pero también que, después del diagnóstico, podamos aplicar un buen tratamiento.

Necesitamos unas instituciones financieras solventes, un sistema financiero estable y, sobre todo, restaurar los flujos de crédito a la economía real. Los bancos que superen las pruebas de resistencia no están exentos de realizar todos los esfuerzos para afrontar escenarios adversos y para prepararse para un escenario regulatorio cada vez más exigente. Los bancos que no las superen, lo que deben hacer inmediatamente es buscar remedios para afrontar la situación, y los Estados miembros deben adoptar iniciativas aquellos que todavía no lo han hecho para ayudarles y contribuir a su recapitalización o a buscar fórmulas de resolución. La Autoridad Europea de Supervisión en el ámbito de la banca puede emitir recomendaciones para corregir los riesgos detectados, para identificar las instituciones que presentan riesgos sistémicos que se someterán a una supervisión reforzada y para que se puedan seguir los procedimientos de rescate, recuperación y resolución. Y para esos procedimientos, señor Comisario, va a tener nuestro apoyo, para que plantee un marco europeo ambicioso e incluso para ir más allá, porque una unión monetaria requiere más integración financiera, pero también requiere más integración fiscal y política.